Señor Presidente, el pasado 26 de julio, unos días antes de que expirara el Protocolo de Pesca entre la Unión Europea y Mauritania, la Comisión Europea rubricó un nuevo protocolo. Aunque hay un aumento sustancial de las compensaciones, se ha producido una reducción muy importante de las posibilidades pesqueras. La aplicación provisional de este Protocolo está suponiendo un impacto económico y social muy grande sobre el sector, y especialmente traumático en Galicia, mi Comunidad de origen. La flota cefalopodera ha debido abandonar las aguas mauritanas y las flotas merluzera y marisquera pescan, faenan en unas condiciones más gravosas, más costosas y con mayores límites, así como el resto de las flotas. En este momento se está aprovechando sólo el 5 del potencial del Protocolo, por eso puede llegar a ser inútil.